Kolegyňa Costa sa snažila túto situáciu reflektovať vo svojej správe.

Vo všetkých štátoch severnej Afriky je situácia politicky nestabilná a Európska únia spolu s národnými vládami nie sú v tomto regióne príliš úspešné. Videli sme to napríklad vtedy, keď sme nedokázali predvídať prevzatie moci v Egypte Moslimským bratstvom. Som rada, že správa kladie dôraz na politickú a hospodársku emancipáciu žien a ich prínos k budovaniu národného zmierenia a prosperity. Plne podporujem predovšetkým požiadavku spravodajkyne, aby Komisia podporovala v týchto krajinách projekty zamerané na vzdelávanie žien, rozvoj ich kreatívneho potenciálu, ale tiež aktivít v oblasti podnikania. Skúsenosť v týchto krajinách dokazuje, že takáto praktická pomoc a podpora je často kľúčová pre budovanie dlhodobej stability. Zároveň však uplatňujeme špecifický európsky pohľad, ktorý vníma ženu izolovane a ignoruje jej väzby s kultúrnym prostredím, ktoré sa výrazne líši od toho nášho. Požiadavka rovnosti žien a mužov sa musí prejavovať prístupom, ktorý nestavia ženy a mužov proti sebe.